K nej patrí aj vnútorný vývoj Moslimského bratstva, adaptácia islamskej vízie demokratickým praktikám.

Existujú názory, že pre Európsku úniu či Spojené štáty je výhodné nechať Mursího padnúť. Vraj by to odvrátilo hrozbu novej autokracie, zdiskreditovalo Moslimské bratstvo a umožnilo nástup k moci liberálnej opozícii alebo armáde.

Islamskú politiku nemožno potlačiť, ale snažiť sa ju urobiť demokratickou. Tak ako sa to po druhej svetovej vojne podarilo kresťanom a vznikli kresťansko demokratické strany. Moslimské bratstvo potrebuje prejsť procesom transformácie na viac menej štandardnú stranu. Na to je potrebná skúsenosť s reálnym vládnutím a zodpovednosťou. Bez tejto transformácie nemá egyptská demokracia šancu.